à Simone Veil, première Présidente de ce Parlement directement élu, une Française, une Européenne, une ministre d'État, une académicienne, une déportée d'Auschwitz, une grande figure de notre temps, une femme politique, une femme. Dans sa vie extraordinaire, elle a été tout cela et bien davantage. L'histoire de sa vie est l'histoire de notre continent, celle d'un continent déchiré, perdu, qui a connu les pires atrocités dont l'humanité est capable, mais qui a réussi, comme elle l'a fait, à retrouver la force de remonter la pente, de se reconstruire et de renaître.

Il doit rester à jamais imprimé dans notre conscience collective et nous rappeler constamment les raisons ultimes pour lesquelles nous avons décidé un jour, sur les cendres de la guerre, de mettre notre destin en commun. Ne l'oublions jamais et répétons le sans cesse aux jeunes générations, pour lesquelles le souvenir collectif de cette catastrophe risque de s'estomper, à tel point que la paix est considérée désormais comme une chose banale et acquise.

des combats qui ont fait progresser les droits de tous les citoyens.

Ils ont pris la relève de la construction européenne dans une période très difficile et ont continué ce que leurs prédécesseurs avaient entamé.

Exemple de détermination, son engagement pour l'Europe l'a conduite à devenir la première Présidente du Parlement européen élu au suffrage universel.

qui était la sienne. Voici ses mots Pour la première fois en effet dans l'histoire, dans une histoire qui les a vus si souvent divisés, opposés, acharnés à se détruire, les Européens ont élu, ensemble, leurs délégués à une Assemblée commune. Ces élections constituent, à n'en pas douter, un événement capital dans la construction de l'Europe depuis la signature des traités. Il s'agit d'un discours de vingt trois minutes dans lequel elle trace clairement, avec une lucidité et une vision hors du commun, les lignes d'évolution du Parlement pour les quarante ans à venir. Je vous invite à relire ce discours qui me paraît d'une actualité surprenante. Vous y trouvez l'enthousiasme, les espoirs, les attentes, les intentions de toute une génération d'hommes et de femmes qui ont siégé sur ces bancs bien avant

oblige. Au lendemain des premières élections européennes, personne ne savait ce que cette Assemblée nouvellement élue allait devenir.

Veil! Aujourd'hui, personne ne sait ce que ce Parlement aurait pu devenir sans elle. Si nous sommes ce que nous sommes, si ce Parlement a pu agrandir ses compétences, devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est surtout grâce à elle. Consciente de la tâche historique dont elle était investie, elle a accompagné le jeune Parlement dans ses premiers pas, l'a orienté dans la bonne direction et a jeté les bases de son évolution future. Notre dette envers cette grande femme demeure donc immense. À ses yeux, le Parlement, fort de sa légitimité tirée des élections, devait désormais jouer pleinement son rôle de contrôle démocratique, qui, selon son expression, est la fonction primordiale

élue. Il devait également exercer, avec sagesse et conscience, son nouveau pouvoir budgétaire, qu'elle considérait fondamental parmi les pouvoirs d'un parlement. De plus, Simone Veil était persuadée que le devoir du nouveau Parlement devait être celui de donner constamment son impulsion à la construction européenne. Elle croyait fermement qu'il était nécessaire de faire un plein usage des pouvoirs, encore limités, dont le Parlement était alors titulaire. Elle pensait également que cela n'était pas suffisant et qu'il fallait faire plus. Le Parlement, dit elle dans son discours, doit également être un organe de contrôle de politique générale au sein de la Communauté. Ne croyons pas en effet que les limitations proprement institutionnelles de ses compétences peuvent empêcher un Parlement tel que le nôtre, de faire entendre à tout moment, et quel que soit le domaine de l'action communautaire, la voix que lui confère l'autorité politique issue de son élection.

a œuvré sans relâche pour défendre les idées et les valeurs qui étaient les siennes, et qui sont devenues les nôtres. La fusée de son épée d'académicienne est formée de deux mains qui se serrent, symbole de la réconciliation entre les peuples. Sa vie exemplaire a été l'image de cette réconciliation, qui a nécessité un courage extraordinaire et l'amour le plus grand. Sa vie a été la preuve qu'il est possible de résister à la tentation de la haine. Sa vie a été et restera un témoignage formidable pour nous tous et pour les générations futures, car Simone Veil a eu le courage de continuer à croire malgré tout à la bonté de l'homme. Au nom de nous tous, je rends hommage aujourd'hui à cette grande dame. J'exprime la plus grande admiration pour son courage, son intelligence et sa profonde humanité. J'affirme notre gratitude pour l'amour et la passion dont elle a fait preuve dans tout ce qu'elle a entrepris. Je déclare haut et fort notre fierté de l'avoir eue comme première Présidente de cette